virðulegi forseti á ráðstefnu um vatn sem samtökin landvernd b s r b og fleiri héldu þann tuttugasta og níunda október síðastliðinn komu fram áhyggjur vegna vegaframkvæmda í heiðmörk það er í sjálfu sér eðlilegt að þeir sem hugsa til framtíðar hafi áhyggjur ef til stendur að fara í vegaframkvæmdir ég tala nú ekki um ef að þær eru stórfelldar á svo viðkvæmu útivistar og vatnsverndarsvæði sem heiðmörk er heiðmörk er vatnsverndarsvæði og ber að vernda og virða sem slíkt enda aðalvatnsból íbúa á höfuðborgarsvæðinu og mikil framtíðarauðlind hvernig veg hyggst samgönguráðherra ætla að leggja í heiðmörk hversu langan veg og hvar er verið að opna fyrir möguleikann á hraðbraut í gegnum heiðmörk í mastersritgerð páls stefánssonar um framkvæmd vatnsverndar og stjórnun vatnsauðlindar segir með leyfi forseta umferðinni í heiðmörk er beint á veg nærri vatnsbólum mikil og þung umferð er eftir elliðavatnsvegi inn á grannsvæði vatnsbólsins í dýjakrókum líkansreikningar til að meta líkur á mengun vatnsbóla hafa aðeins verið gerðar fyrir hluta svæðisins olíuflutningar mikill umferðarþungi og hætta á umferðarslysum er ákveðin ógn fyrir vatnsverndina breyta þarf akstursleiðum í heiðmörk til að draga úr líkum á mengun í vatnsbólum vegna umferðaróhappa hagsmunir vatnsverndar þurfa að vega meira þegar kemur að því að skipuleggja umferðarmál á vatnsverndarsvæði að þessu sögðu spyr ég hæstvirtan samgönguráðherra fyrsta hyggst ráðherra heimila vegagerðinni að leggja bundið slitlag á veg um heiðmörk ef svo er hvenær hefjast framkvæmdir og hvenær er áætlað að þeim ljúki annað hefur verið gert umhverfismat vegna þessara framkvæmda ef svo er ekki verður það gert áður en þær hefjast